Dacă analizăm cu atenție cifrele privind prevalența diabetului în rândul populației Uniunii Europene, fie că vorbim de diabet de tip 1 sau de tip 2, în mod evident se impun eforturi serioase de combatere a diabetului. Vreau să insist și eu asupra prevenției atât pentru că prevenția este cea mai bună din punctul de vedere al eficienței costurilor, cât și pentru că, din păcate, atât în cazul diabetului, cât și al altor boli cronice, în acest moment ne concentrăm mai mult pe tratament și mai puțin pe prevenție.

De asemenea, faptul că acum dezbatem programul de cercetare Orizont 2020 este o excelentă oportunitate pentru a îmbunătăți sistemul, pentru a coordona mai bine efortul de cercetare în domeniul diabetului și pentru a asigura finanțarea și infrastructura necesare. Avem nevoie de o strategie europeană care să pună accentul pe prevenție, diagnosticare timpurie și eficientă, managementul acestei boli, informarea populației și cercetarea în domeniu.